Signora Presidente, onorevoli colleghi, l'Italia sta vivendo momenti di grande sofferenza a causa di eventi meteorologici sempre più violenti, che colpiscono un territorio di grande bellezza ma drammaticamente fragile. Quasi il 90 dei miei connazionali, è stato già detto, vive all'ombra del rischio idrogeologico e nel 2018, l'anno scorso, decine di migliaia sono state le frane, come purtroppo decine sono state le vittime di quelle frane. Io stesso, prima di diventare deputato europeo, sono stato per molti anni sindaco della mia città e ho dovuto piangere la scomparsa di troppi miei concittadini. Serve concretezza e serve ora. Serve investire nella strategia della prevenzione, investimenti economici da scomputare dal rapporto deficit PIL imposto dall'Unione europea, e serve sostenere il sistema della Protezione civile delle nostre nazioni, perché quando arriva il momento del bisogno servono uomini e mezzi pronti a intervenire e non le parole vuote della politica.